Ja, hvala. Glede na to, da so, objavljeni javni pozivi javne objave prioritet. Te prioritete težko, določa, ministrstvo, se pa zavedamo vsi skupaj pomembnosti, bom rekla, pa in možnosti, ki jo dajejo evropska sredstva, ker cilji, ki smo si jih zastavili glede energetske učinkovitosti, glede zmanjšanja, toplogrednih plinov in tako naprej, tukaj imamo vsi skupaj velike zaveze in jaz se zavedam, da lahko s tem projektom naredimo res veliko, veliko, dobrega. Težko pa mi določamo, na takšen način prioritete. So objavljeni javni pozivi in tisti, ki so pripravljeni, se lahko, jaz jih pa pozivam, naj se prijavijo.